virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á hafnalögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og þrjú með frumvarpi þessu er lagt til að ríkissjóði verði heimilt að styrkja hafnarframkvæmdir við helguvíkurhöfn er það samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í hafnalögum það var ánægjulegt hve mikill þorri þingmanna tók undir þessa tillögu þetta frumvarp á vinnslustigi og vonandi gengur það fram í samræmi við það helguvíkurhöfn er alhliða fiskiskipa og vöruflutningahöfn en til stendur að gera hana að stórskipahöfn fyrir meðal annars álver sem búið er að setja sautján milljarða í að byggja kísilver og aðra stóriðju með hafnsækna starfsemi málið snýst um það að reykjanesbær njóti sömu réttinda í styrkjum og þátttöku ríkissjóðs í stórskipahöfnum sömu réttinda og þekkist í öllum öðrum slíkum höfnum landsins til að mynda á grundartanga og á reyðarfirði þetta eru hlutir sem hafa einnig komið við sögu bæði í hafnarfirði og á akureyri en fyrst og fremst eru þetta stórskipahafnirnar sem ég nefndi hér áðan höfnin hefur að auki þjónað eldsneytisinnflutningi fyrir keflavíkurflugvöll og er nú öllu flugeldsneyti á íslandi skipað upp í helguvík höfnin er enn fremur skilgreind sem neyðarhöfn þar sem unnt er að taka við olíu hafnarframkvæmdir í helguvík eru ódýrari en ef um byggingu nýrrar hafnar með skjólvarnargörðum væri að ræða það hefur hjá alþýðusambandi íslands og samkomulagi ríkisstjórnarinnar við samtök atvinnurekenda að það skipti miklu máli að eðlileg uppbygging eigi sér stað í helguvík og það er í rauninni grunnurinn fyrir því að hagvöxtur náist í gang á íslandi á næsta ári í stöðugleikasáttmála alþýðusambands íslands og hinna ýmsu félaga sem þar standa að í samningi við ríkisstjórnina er sérstaklega minnst á álver í helguvík í því samhengi og ég vil vekja athygli á því hér það er miðað við það að kappkostað sé að engar hindranir af hálfu stjórnvalda verði í vegi slíkra framkvæmda eftir fyrsta nóvember tvö þúsund og níu jafnframt er vísað til þess að sveitarfélög og önnur stjórnvöld muni tryggja að farið verði að tímafrestum við gerð skipulags og allar leyfisveitingar og greitt verði fyrir nýjum fjárfestingum eins og kostur er er því breytingin sem þetta frumvarp felur í sér í fullu samræmi við áðurnefndan stöðugleikasáttmála það er margs konar húsnæði síldarvinnslunnar það er því margs konar starfsemi sem um er að ræða helguvíkurhöfn er eins konar móðurskip byggðanna á vesturhluta reykjaness og mikið í húfi að staðið sé að því á eðlilegan hátt að byggja það upp grundvallaratriðið er að helguvíkurhöfn njóti jafnræðis við aðrar hafnir landsins sem búið er að byggja og ekki verði dráttur á slíku því það skiptir máli fyrir alla þætti í að byggja upp atvinnulíf á reykjanesi sem býr við mesta atvinnuleysi á íslandi og hefur átt í vök að verjast um árabil eða allt frá því varnarliðið bandaríska varnarliðið stakk af af landi brott á einni nóttu án þess að kveðja hvorki kóng né prest í rauninni og sýndi íslendingum mikinn dónaskap með þeirri framgöngu þannig að það er íslenskra stjórnvalda að ganga til liðs við suðurnesjamenn þar er unnið markvisst að ótrúlega mörgum framsýnum og fjölbreyttum hugmyndum á mörgum vígstöðvum í öllum plássum og það skiptir öllu máli að við stöndum fast að baki þeim og komum að eins og sannir íslendingar í þeim efnum fylgjum þessu máli í höfn ég legg til að lokinni umræðu virðulegi forseti verði málinu vísað til samgöngunefndar alþingis